Én úgy vélem, hogy a Juncker bizottság egész mandátumának az eredményességét két olyan területen bekövetkező véleményalkotás fogja leginkább meghatározni, amely szerintem az európai polgárok zömét leginkább érdekli. Az egyik a szociális Európa ügyét szolgáló intézménycsomag, így az EU szociális pillérének beindítása, amit, azt hiszem, valamennyien nagyon várunk, az igazságos és kiegyensúlyozott európai munkaerőpiacok feltételének kialakítása, a munkavállalók szociális és jogi helyzetének javítása s egységesítése, az Unió munkaügyi hatóságának felállítása, és még egy sor, az európai baloldal által régóta szorgalmazott, s most az Elnök Úr által is prioritásként kezelt kezdeményezés és feladat elvégzése. A másik végre konkrét és hatékony közösségi lépések az alapjogok és a jogállam tiszteletben tartásának és gyakorlati működésének garantálása érdekében. Egyformán valamennyi tagállam tekintetében, beleértve az uniós szolidaritás érvényesítését, ha kell, kikényszerítését, illetve hiányának szankcionálását.